Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Ministre, nous nous retrouvons, ici, ce soir, assez peu nombreux nombreuses devrais je dire malheureusement, deux ans après le vote en première lecture du rapport Kratsa Regner, pour débattre à nouveau du sujet d'une plus grande participation des femmes aux instances décisionnelles des grandes entreprises européennes cotées en bourse et savoir exactement où en sont les travaux au sein du Conseil.

Je voulais néanmoins rappeler, à l'instar de ce qu'a fait ma collègue, Mariya Gabriel, qu'il y a incontestablement de la part du Parlement européen, dans le cadre de cette première lecture, un effort de lucidité, de responsabilité, un engagement fort qui a été pris mais avec beaucoup de pragmatisme et de respect des positions des États membres, de respect du principe de subsidiarité, de respect d'un certain nombre de principes et de souhaits qui avaient déjà été mis en avant par différents États membres. Nous avons assumé nos responsabilités, nous avons fait un nombre de pas significatifs sans transiger sur l'essentiel, sans renier notre engagement fort en vue d'une plus forte participation des femmes au processus décisionnel dans les conseils d'administration. Nous sommes quand même quelques uns, ici au Parlement, à penser que la contrainte et les quotas peuvent marcher.

Mais nous sommes respectueux de ce qui peut être dit, des cultures juridiques et des approches différentes des États membres.